Señor presidente, señora comisaria, déjeme empezar diciendo en esta intervención, que probablemente sea la última, que es un honor que sea bajo su presidencia, señor Valcárcel, y sabe que se lo digo de corazón.

Quiero destacar, por un lado, el avance que este nuevo FEMP supone en materia de sostenibilidad sostenibilidad económica, ambiental y social, que encontramos reflejada en la incorporación de la cogestión como un elemento fundamental. En mi tierra, en Cataluña, tenemos ya varias iniciativas en marcha en este ámbito que afectan desde la gamba de Palamós a la merluza de Roses, y ya estamos viendo los frutos de esta cogestión con un aumento de la población de juveniles de estas especies y su margen de reproducción.